Az olyan területek, mint például az aktív gazdálkodók, a termelői csoportok, a küzdelem a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen, a piaci megfigyelőközpontok, növényegészségügyi intézkedések, és az okos megközelítés jelentős biztonságot nyújtanak. Felhívom a figyelmet, hogy a brexit is komoly hatással lesz erre a területre, így már a 2018 as költségvetésben középpontba kell helyezni ezt a kérdést, és meg kell vizsgálni, hogy a tagállamok a jelenlegi 1 os

A jelentés továbbá külön kiemeli a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések fontosságát is, amelyek alapvető fontosságú eszközök a politikai prioritások kialakításában, és az olyan új kezdeményezések előkészítésében, amelyek állandó uniós tevékenységgé és programokká válhatnak, mint például az okos falvak koncepció.